Der Bericht wird diskutiert und beschlossen, die Staatsschuldenkrise wird uns noch Jahre beschäftigen und die Aufarbeitung der Ursachen der Krise ebenfalls. Wir haben mit diesem Bericht unseren Auftrag erfüllt, über den Tellerrand zu blicken, langfristige Perspektiven zu entwickeln, die parteipolitischen, tagespolitischen, populistischen Grenzen zu überwinden, aber auch die Politik.

Wenn Sie beide Rat und Kommission jetzt sagen, wofür Sie alle sind, dann kann ich nur sagen Das Parlament wird diesen Bericht beschließen.

Je schneller wir diese Ziele zur Realität werden lassen, desto schneller können wir die Lehren aus der Krise ziehen. Ich bin auch froh, dass dieser Bericht nach der Präsentation von Premierminister Tusk diskutiert wird.

Ja, wir benötigen mehr Europa, weil wir zuwenig Europa in der Wirtschafts in der Steuer in der Budget in der Sozial in der Bildungs in der Forschungs in der Außen in der Energie und in der Verteidigungspolitik haben. Ja, wir haben ein Ungleichgewicht zwischen Wettbewerbs und Sozialpolitik, zwischen Binnenmarkt und Steuerpolitik, zwischen Euroraum und Wirtschaftspolitik. Die Tatsache, dass wir in vielen Fragen, die den Binnenmarkt, die Rolle Europas in der Welt und den Euroraum betreffen, nur auf einem Bein stehen und vergessen haben, das zweite Bein dazuzustellen, ist eine der Ursachen der Krisen und die größte Problematik für die Krisenbewältigung.

Wir sagen es deutlich Wir benötigen den nächsten Integrationsschritt. Wir benötigen einen Wirtschafts und Sozialkonvent. Wir benötigen eine Wirtschafts und Sozialunion als Zwischenschritt zur Verteidigungs und außenpolitischen Union und als Zwischenschritt zur politischen Union. Ja, wir benötigen eine Stimme für Europa in der Welt.

Wollen wir ein key player in der Globalisierung werden und unsere Stimme erheben oder wollen wir zum Zulieferer für die dynamischen Kontinente außerhalb Europas werden? Wollen wir Krisenmanager sein oder wollen wir zum Museum werden? Um diesen Scheideweg geht es. Dieser Bericht ist richtungsweisend, er ist eine Handlungsanleitung, und wir sollten rasch mit der Umsetzung beginnen und die Lehren aus der Krise ziehen.